Valóban, ez az első ifjúsági stratégia, amit fel tudunk mutatni, de az ennek keretében foglalt megállapítások nem elég gyakorlatérettek és nem elég gyakorlatorientáltak. Sajnos a munkanélküliségi számok az ifjúság területén riasztóak, és tartósan riasztóak.

10. Ezzel be is mutattam a szélsőségeket is, és be is mutattam azt is, hogy egyedül a fiatalok nem tudnak ebből az ördögi körből kiszakadni. Ebben a struktúrában még sokkal hátrányosabb helyzetben vannak a fiatal nők.

Vagyis nem kérdéses az, hogy európai szinten kell beavatkozni ennek a kérdésnek a megoldásába. Ma már egyértelmű tény, hogy hiába van a fiataloknak iskolai végzettsége, az nem elegendő ahhoz, hogy aktívak legyenek a munkaerőpiacon.

Azt gondolom, hogy mindezen stratégián túlmenően, ami természetesen támogatandó, csak néhány gyakorlati és rövidesen rövidtávon megvalósítandó példával szeretném illusztrálni, hogy tehetnénk valamit.